Všetky krajiny v súčasnosti korigujú svoju hospodársku politiku s cieľom čo najskôr sa dostať z nepriaznivej hospodárskej situácie aspoň k akému takému hospodárskemu rastu. Po Grécku a Írsku aj ďalšie krajiny eurozóny stoja pred rizikom platobnej neschopnosti. Musí nám byť preto jasné, že v takejto zložitej situácii sa predsedom vlád veľmi ťažko prijímajú rozhodnutia, ktorými by sa vzdávali svojich schopností modelovať a regulovať hospodárske riadenie svojich štátov a odovzdávali niektoré kompetencie hospodárskeho riadenia na úroveň európskej inštitúcii. Preto musíme veľmi citlivo diskutovať o našich spoločných predstavách ako vyviesť čo najbezpečnejšie a čo najskôr Európu zo súčasnej zložitej situácie a nemali by sme pri tom podceňovať snahu jednotlivých predstaviteľov vlád, aby problémy svojich krajín riešili aj svojimi kompetenciami a svojimi schopnosťami tak, aby sa nedostali do kolízie so záujmami Európy.